forseti ég get tekið undir með þingmanninum um að við verðum að leysa skuldavanda heimilanna mér finnst eiginlega ekki byrjað á því verkefni það er nú bara mín skoðun og atvinnumálin hafa líka setið á hakanum þar þurfum við nýja og ferska hugsun

nú vil ég bara spyrja beint vill framsóknarflokkurinn þetta stjórnlagaþing já eða nei